Monsieur le Président, je voudrais remercier mes collègues pour leur soutien et en profiter pour remercier mon corapporteur Jan Olbricht pour notre collaboration fructueuse et bienveillante.

Comment parler de cadeaux et de sapins de Noël, alors que nous parlons de l'avenir de nos jeunes, des conditions de vie, de la recherche et des souffrances aussi. Dès lors, vous reconnaissez avoir construit votre budget à partir du 1 acceptable par le Conseil, mais c'est totalement contraire pardonnez moi à l'article 311 du traité.

1,08 Ensuite, Madame la Ministre, cette assemblée, sachez le, est responsable et comprend parfaitement que les gouvernements refusent d'augmenter leurs contributions nationales.

Nous ne voulons pas augmenter les contributions nationales. Nous voulons des ressources propres et non des taxations supplémentaires pour nos concitoyens. Par ailleurs, qui augmente sans cesse ici les compétences de l'Union européenne? Plus souvent le Conseil que le Parlement. Alors, s'il vous plaît! Par ailleurs, ne vous dissimulez pas derrière le petit doigt de l'unanimité. Vous avez dans le traité, vous aussi, l'article 312, paragraphe 2 qui vous permet d'utiliser la clause passerelle pour passer à la logique de la majorité et puis même, à l'unanimité. Les compromis servent à cela. Enfin, je m'adresse à la fois à la Commission et à Mme la Ministre, pensez vous sérieusement qu'un cadre financier pluriannuel à 1,3 soit irraisonnable et inatteignable?